De aceea, îmbunătățirea cadrului legislativ în acest domeniu este imperativă pentru Europa. Noutatea adusă de acest regulament, respectiv introducerea sistemului și a controlului prin intermediul organizațiilor de monitorizare acreditate la nivel de Uniune, va acționa ca un filtru suplimentar pentru verificarea legalității introducerii pe piața materiilor lemnoase, însă nu este o soluție perfectă. Există posibilități de eludare chiar și a acestui sistem, de aceea în cadrul dezbaterilor din comisia de specialitate am propus un amendament prin care organizațiile de monitorizare să și piardă în mod automat acreditarea dacă autoritatea competentă constată lipsa unui sistem eficient de due diligence implementat de către operatori. Conținutul acestui raport reprezintă fără doar și poate un pas deosebit de important către combaterea plasării pe piața internă de materie lemnoasă obținută ilegal, însă mai sunt pași...